Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani minister! Nesreča tovornega vlaka v predoru pri Hrastovljah je bolj kot kdajkoli prej opozorilo na nujnost novega vodnega vira, iz katerega bi oskrbovali slovensko obalo in zaledje. Po zadnjih podatkih se je po nesreči tovornega vlaka v zemljo izlilo okrog deset tisoč litrov kerozina. Prav zato so župani istrskih občin pretekli teden upravičeno izrazili skrb, da bi napovedano večje deževje lahko s kerozinom onesnažilo in ogrozilo njihov edini vodni vir v Rižani. Ta oskrbuje več kot devetdeset tisoč prebivalcev celotnega obalnega območja, izpad vode pa bi pomenil hud udarec ne samo za prebivalce, ampak tudi za gospodarstvo in turizem. V luči zadnjih dogodkov je potreba po novem vodnem viru, še večja, projekt ureditve pa poteka že vrsto let. Tako se je projekt imenovan oskrba s pitno vodo Obale in Krasa iz leta dva tisoč enajst že pred časom ustavil. Ta pomembni strateški projekt, ki bi povezal brestoviški ilistro bistrški in rižanski vodovod, izpeljan projekt bi zagotovil dovolj pitne vode za Kras, Notranjsko in tudi Istro. Konkretneje bi Istra s Krasa lahko dobila dvesto dvajset litrov vode na sekundo, iz ilirskobistriškega vodovoda pa še dodatnih sedemdeset litrov na sekundo. Projekt je predvideval tudi, da čim več cevi vodovoda namestijo v javne poti in zemljišča, ki niso last agrarnih skupnosti. Pridobivanje potrebnega soglasja vseh članov agrarne skupnosti je namreč težavno, če ne celo nemogoče. Spoštovani gospod minister! Zanima me, kako lahko pospešimo postopek ureditve novega vodnega vira. Trenutna zakonodaja denimo še vedno predvideva soglasje vseh članov agrarnih skupnosti. Je morda rešitev v razlastitvi. Se vam ne zdi, da bi morali ta projekt, ki so ga prekinili politični interesi, ponovno zagnati in nadaljevati. Rižanski vodovod tudi brez ekološke ali naravne katastrofe ne zagotavlja vseh potreb po pitni vodi, saj mu poleti okrog dvajset procentov vode priskrbi kraški vodovod. Osebno menim, da bi bilo smiselno, da rižanski vodovod opravi študijo, kaj bi se zgodilo v primeru izpada velike količine pitne vode in kakšen bi bil v tem primeru njihov plan B. Tudi mene zanima, spoštovani gospod minister, kakšen pa je vaš plan B? Slovenska obala nujno potrebuje dodatni vir vode, opcij je več in seveda sredstva zanj ni. Bi to morda lahko rešili z interventnim zakonom? Kako reševanju problematike razmišljate na ministrstvu? So morda konkretni ukrepi že znani? Hvala.